Señor Presidente, en primer lugar quiero saludar al Gobierno de Lituania y desearle los mejores éxitos en la Presidencia de la Unión. No es fácil el momento en que nuestros amigos lituanos afrontan esta responsabilidad, porque los asuntos graves se agolpan en nuestras agendas, pero son precisamente las fechas del calendario las que imponen cerrar el mayor número de asuntos posible. En ese sentido yo apuntaría temas como el del impulso de las redes europeas de telecomunicaciones, el avance en la creación del mercado interior de la energía y las infraestructuras energéticas, para evitar las islas aún existentes en el seno de la Unión Europea y que Lituania precisamente conoce muy bien la reforma en profundidad del mercado de los derechos de emisión, como instrumento de la protección ambiental y también como vector de un modelo industrial innovador y progresista, acabando así con la anómala situación en la que este mercado se encuentra en fin, aclarar si las reglas por las que se ha de regir la fracturación hidráulica, por un lado, y la planificación del desarrollo de las energías renovables, por otro, las han de fijar los Estados o la Unión Europea. Trabajo, por tanto, no va a faltar a la Presidencia lituana, pero estoy seguro de que se afronta con el mejor ánimo, pues es el que se pone siempre en estas ocasiones de estreno.